În această perioadă dezbatem viitorul politicii agricole comune. Trebuie să ținem cont că această reformă trebuie realizată într o manieră care să deblocheze potențialul zonelor muntoase de a se dezvolta și chiar de a contribui la creșterea economică. Diversitatea produselor locale, activitățile turistice, de exemplu, ar putea reprezenta pentru multe regiuni o sursă de bogăție. Pentru aceasta, însă, regiunile în cauză au nevoie de acces la servicii publice, la infrastructură, la transporturi. Politica agricolă comună, prin cel de al doilea pilon al său, trebuie să fie capabilă să asigure în continuare accesul la astfel de servicii și în același timp condițiile.....